hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og þrjú um eftirlit með skipum frumvarpið er afrakstur heildarendurskoðunar á gildandi lögum um lögskráningu sjómanna númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð áttatíu og sjö og samið í samgönguráðuneytinu í samvinnu við siglingastofnun íslands með frumvarpinu er lagt til að útgáfa haffærisskírteina geti eingöngu farið fram liggi fyrir yfirlýsing tryggingafélags um áhafnartryggingu samkvæmt annarri málsgrein hundrað sjötugasta og aðra grein siglingalaga númer þrjátíu og fjögur nítján hundruð áttatíu og fimm í gildandi lögum er gert ráð fyrir að slíkt fyrirkomulag gildi eingöngu um skip sem eru tuttugu brúttótonn og minni rökin sem liggja að baki eru að við framkvæmd lögskráningar skal lögskráningarstjóri ganga úr skugga um að slík yfirlýsing sé fyrir hendi annars verði ekki lögskráð á skip lögskráningarskylda samkvæmt gildandi lögum nær eingöngu yfir skip sem eru tuttugu brúttótonn eða stærri í ljósi þess var farin sú leið að skip sem ekki féllu undir lögskráningarlögin þyrftu að sýna fram á þessa yfirlýsingu tryggingarfélags áður en þau fengju útgefið haffærisskírteini til þess að lögskráning geti alfarið farið fram með rafrænum hætti sem leiðir til einföldunar og minni skriffinnsku er lagt til að yfirlýsing tryggingarfélags verði bundin við útgáfu haffærisskírteinis í staðinn fyrir framkvæmd lögskráningar breytingin mun eftir sem áður tryggja að skip hafi lögboðnar tryggingar hverju sinni enda fær skip ekki lögskráningu nema fyrir liggi gilt haffærisskírteini hafi skip því gilt haffærisskírteini leiðir það sjálfkrafa af sér að það hafi einnig yfirlýsingu tryggingarfélags um áhafnartryggingu samkvæmt annarri málsgrein hundrað sjötugasta og aðra grein siglingalaga númer þrjátíu og fjögur nítján hundruð áttatíu og fimm hæstvirtur forseti ég tel ekki ástæðu til að hafa þessi orð lengri heldur legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar